Sicuramente bisogna ridurre il debito e lei forse saprà che in Italia ci sono regioni che non hanno provocato questo debito, le regioni virtuose del nord e le altre che invece hanno provocato questo debito immenso. Però, bisogna prendere atto che con l'euro in Italia la disoccupazione è aumentata è passata dall'8,5 al